Signora Presidente, onorevoli colleghi, on. Iacolino le ricordo che in questi giorni i sopravvissuti hanno ricevuto un avviso di garanzia e io credo proprio perché dobbiamo richiamare tutti a fare il proprio dovere Commissione, Consiglio, Parlamento, ma anche gli Stati, che occorraa mettersi nella condizione di avere degli standard europei dai quali naturalmente l'Italia non si può sottrarre.